Ja, hvala lepa, predsednik. Absolutno, bom rekel, se na neki način strinjam z vašim odgovorom. Edino teh pet milijard, ne, saj jaz vem, da ste ciljali tudi na našo stran, ko smo dolgo že v politiki, ampak s petim milijardami bi marsikaj res v življenju naredili, ne, mi se pogovarjamo zdaj o res o enih dvajsetih, tridesetih milijonih za znanost in za razvoj in, ne gre primerjati s temi petimi milijardami, ker s temi petimi milijardami bi še marsikaj drugega naredili in ne bi imeli nobenih problemov. Ampak ker vem, da ste bili uspešen župan bistveno večje občine kot jaz, ne, jaz sem imel malo manjšo občino, sva imela obadva, iste probleme in vam morem, vam bi rad zastavil še eno vprašanje, ne. Razvoj se začne pri vrtcih, v vrtcih. Razvoj se prične tudi v osnovnih šolah, v razvoj se prične tudi v tem, da ljudje imajo en lep občutek, ko grejo v urejene šole, v urejene vrtce in, župani smo znali, bom rekel, na neki način poskrbeti, ko smo videli, razbite fasade, bom rekel, razbite, bom rekel, šole, da smo enostavno, enostavno te šole obnovili z obnovili z bistveno bistveno manj denarja, kot, bom rekel, bi lahko bilo v proračunih namenjeno. Pa me mogoče zanima: Ali, v naslednjem proračunskem dokumentu, bodo tudi zagotovljena ta sredstva za, na neki način za razpis, za pomoč županom, da bojo lahko obnavljali, šole, vrtce in tako naprej. Hvala lepa.